Depuis qu'il y a les accords de Schengen, je dois présenter mon passeport ou au moins une pièce d'identité, non seulement aux frontières, mais aux trajets intérieurs. Quand je rentre de Strasbourg à Lyon, je dois présenter ma pièce d'identité à l'enregistrement, et je dois encore la présenter à l'embarquement. C'est très curieux depuis qu'il n'y a plus de contrôles aux frontières extérieures, il y a des contrôles partout.

Deuxième point si vous le permettez, pour ce grand démocrate qu'est M. Verhofstadt, ancien premier ministre d'un pays qui a interdit sa principale force d'opposition le Vlaams Blok et qui, maintenant, veut réprimer les sites internet. Il trouve qu'il est très raciste d'évoquer le fait que des gens en France sont obligés de manger de la viande hallal, alors qu'ils ne sont pas musulmans.

J'ai entendu ce matin à la télévision, par exemple, que les mosquées brûlaient à Bruxelles, mais de cela aussi, il ne faut certainement pas en parler. Et bientôt, vous allez interdire les sites internet qui l'évoquent. Je rends hommage à votre profond libéralisme. Le Conseil européen qui nous préoccupe aujourd'hui n'est pas, c'est un fait tout à fait exceptionnel, celui de la dernière chance.

Il est celui, nous dit on, de la stabilité, de la coordination et de la gouvernance.

La coordination, c'est celle des plans d'austérité et de précarité, et la gouvernance, c'est cet étrange mélange de bureaucratie et de ploutocratie qui mène et qui prétend de plus en plus mener les peuples à la baguette depuis un certain temps et, semble t il, avec de plus en plus d'autoritarisme et de férocité.